Uważam za rzecz niedopuszczalną, że poddaje się pod głosowanie konkretnego człowieka mamy głosować nad nim tajnie i nie widać jego nazwiska.